Aș vrea să informez Comisia că am avut mai multe participări la întâlniri cu reprezentanții parlamentelor naționale pe tema semestrului european și pot să vă încredințez că semestrul european a devenit o realitate percepută de către parlamentele naționale, un proces care, în felul acesta, câștigă mai mult în ceea ce privește caracterul democratic. Aș vrea să subliniez, însă, că, la nivelul instituțiilor europene, avem o mare responsabilitate pentru ceea ce facem în cadrul semestrului european. Trebuie să ne gândim și la aceste perspective ale creșterii economice și la recomandările care vor urma, deoarece suntem conștienți că intervenim tot mai mult în acest proces de coordonare a politicilor economice și bugetare ale statelor membre. Aici vreau să subliniez un aspect care este mai puțin prezent în preocupările noastre din moment ce coborâm atât de mult în recomandări la nivelul statelor membre, e bine să ascultăm și foarte mult ceea ce spun reprezentanții anumitor industrii. Dau ca exemplu industria metalurgică din Europa. E bine să știm ce se întâmplă cu această industrie semnalele care vin sunt foarte îngrijorătoare. Sunt mii și mii de locuri de muncă în joc, iar ei spun foarte limpede dacă nu reușiți să determinați puteri economice din afara Uniunii Europene să adopte aceleași standarde, de exemplu, de mediu, atunci vom ieși din această competiție mult mai repede decât